Je ne pense pas que c'est avec ce problème, qui est conjoncturel et qui sera résolu, que vous allez pouvoir dire que vous refusez d'avancer sur la résolution d'un véritable problème structurel, qui est celui de cette gabegie et de cette mauvaise gouvernance à Strasbourg.